Terwijl wij falen, mijnheer de commissaris, om hen te beschermen, worden die kinderen slachtoffer.

Wat met de tienduizend verdwenen minderjarige asielzoekers, commissaris?

Vandaar natuurlijk, mevrouw de voorzitter, mijn vraag, samen met vele collega's hier wat gaan we doen om de kinderen te beschermen?